Or, nous avons connu ces dernières années des scandales, des mafias qui se sont organisées, et je le sais et vous le savez, toutes et tous nous avons été, au cours du mandat précédent, confrontés au cas d'animaux qui avaient été élevés aux antibiotiques et qui, pourtant, étaient entrés illégalement dans la chaîne alimentaire.